Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames, Messieurs, quelques mots pour conclure et vous dire que, suite à nos débats, il apparaît encore plus clairement que l'Union européenne doit continuer à travailler de concert avec les autorités américaines afin d'améliorer la mobilité transatlantique et, à cet égard, je me réjouis, Monsieur le Président, de la présence, pendant une bonne partie de nos débats, de l'ambassadeur des États Unis auprès de l'Union européenne. Je pense que c'était un signe, un signe en tout cas que les États Unis sont à l'écoute du débat que nous avons mené. Ainsi et la Commission nous le rappellera dans le rapport sur la réciprocité en matière de visas il reste quatre de nos États membres dont les citoyens sont toujours obligés d'obtenir un visa lorsqu'ils se rendent aux États Unis, et cette situation est intolérable au regard de l'exemption de visa dont bénéficient les citoyens américains lorsqu'ils se rendent, eux, dans l'espace Schengen. La Présidence fera donc tout son possible afin de soutenir la Commission dans les démarches qu'elle continue d'entreprendre en vue de mettre fin à cette situation. Par ailleurs, nous devons tout mettre en œuvre pour limiter au maximum le coût des voyages vers les États Unis, que ce soit dans le cadre du tourisme, de voyages d'affaires, de missions effectuées et, à ce niveau également, soyez certains que la Présidence continuera à plaider la cause de l'Union vis à vis des autorités américaines. Dès que la Commission aura remis son rapport sur la réciprocité en matière de visas, dans le courant de cet automne, et son appréciation finale sur l'ESTA, dès que les règles définitives auront été publiées par les autorités américaines, le Conseil décidera des mesures à prendre en conséquence.